Das ist eine Bestätigung der guten Arbeit. Zweitens Es haben viele hier vorgetragen, wie wichtig ihnen Europa ist, welche Grundsätze wir haben, und wie wertvoll Europa ist stimmt alles. Ich befürchte nur, das wird nicht reichen, wenn wir das laut und oft und ständig erklären.

Da empfehle ich einfach mal einen Blick zurück. Wenn wir über die Erfolge der letzten 60 Jahre reden, dann heißt das Frieden, Freiheit, Wohlstand.

Dann können wir aber doch bitte nachdenken, ob wir vielleicht bei der Frage Wohlstand sichern unseren Job gut genug machen. Ich glaube nicht, dass die Antworten heißen müssen noch mehr soziale Leistungen oder sich Zuständigkeiten anmaßen, wo man gar nicht zuständig ist. Ich glaube auch nicht, dass die Antwort Arbeitslosenversicherung heißt. Die Antwort muss heißen die Bedingungen so gestalten, dass Jobs entstehen. Und das ist die Hausaufgabe an die Kommission, aber auch an uns. Was tun wir denn eigentlich, um Arbeitsplätze in Europa zu sichern?

Wie soll in Europa der Anteil der Industrie ausgebaut werden? Ich kenne einen Industriekommissar aus früheren Jahren.

Gestalten wir die Bedingungen so günstig? Denn wenn Industrie funktioniert, wenn Wachstum funktioniert, werden Arbeitsplätze geschaffen. Wenn Arbeitsplätze da sind, geht es den Menschen gut, und das werden sie dem europäischen Projekt zugutehalten. Das war in der Vergangenheit ein starkes Qualifikationsmerkmal für uns. Die Leute haben Europa deshalb auch toll gefunden, weil es hier den Leuten gutgeht. Und wenn es ihnen gutgeht, wenn sie Einkommen haben, hat der Staat Einkommen. Wenn der Staat Einkommen hat, kann man auch Sozialleistungen bezahlen. So einfach ist die Rechnung. Warum geht es denn in den Staaten mit starker Wirtschaftskraft den Menschen besser? Also, langer Rede kurzer Sinn Die Kommission sollte jetzt mal was liefern, nicht nur zur Sozialunion, sondern auch zur Industriepolitik.